Señora presidenta, Nigeria es el mayor productor de petróleo de África y es un ejemplo más de un país rico en recursos, pero en el que más de la mitad de su población vive en la pobreza.

Hay más de dos millones de desplazados forzosos. Las mujeres y niñas sufren violaciones y explotación sexual y miles de menores son reclutados por Boko Haram o encarcelados por el Estado. Un Estado que lleva meses criminalizando la ayuda humanitaria y la labor de las ONG, utilizando la coartada de la supuesta lucha antiterrorista. En ningún lugar las leyes antiterroristas pueden ser una excusa para anular derechos y libertades. Es necesario recordar a este Parlamento el respeto del Derecho humanitario internacional y los principios de la neutralidad de la ayuda oficial al desarrollo procedente de fondos europeos. Tenemos que exigir responsabilidad a nuestras empresas por las violaciones de derechos humanos y la destrucción del medio ambiente. Ahora, que tanto hablamos en este Parlamento del Pacto Verde Europeo, no podemos esconder que el delta del Níger es una de las regiones más contaminadas del mundo gracias a las multinacionales, también europeas.

Miles de personas arriesgan sus vidas en las rutas migratorias y son víctimas de esclavitud y explotación sexual. Abordamos los fenómenos migratorios únicamente desde sus consecuencias y con un enfoque securitario, levantando muros. Haríamos bien en poner el foco sobre las causas, las responsabilidades y la necesaria coherencia del conjunto de las políticas europeas y de las acciones de las multinacionales europeas en Nigeria y en otros países del sur global para comprender, justamente, estos flujos migratorios. No basta con aprobar fondos fiduciarios para África. Lo importante y urgente es dar un giro de 180 grados a las políticas económicas y geoestratégicas europeas en el continente africano. Señorías, ni limosnas ni palabras vacías. Seamos consecuentes con nuestras políticas y coherentes con nuestras acciones. Cambiemos de rumbo.